Le premier outil que nous avons, au niveau européen, pour aider ces gens à s'intégrer, c'est le Fonds social européen, qui permet l'intégration professionnelle.

c'est la première aide que l'on puisse donner à tous ces gens qui risquent de tomber dans la pauvreté.